Signora Panayotova mi rivolgo a Lei in quanto rappresentante del Consiglio ovviamente dopo aver ascoltato le parole di tutti i gruppi politici, visto anche quello accade con la vicenda della nave Aquarius, con i contrasti tra Italia e Malta, se il Consiglio avesse risolto il problema della riforma di Dublino, non ci sarebbe tutto quello che sta accadendo oggi. L'egoismo degli Stati rischia di far peggiorare la situazione invece di farla migliorare. Così non risolviamo né il problema dell'immigrazione, né il problema dell'Africa. Come Lei sa, il Parlamento europeo ha anche approvato, in una delle ultime risoluzioni, un testo dove si insiste per avere più investimenti nel prossimo bilancio comunitario per l'Africa.

Le chiedo, a nome di tutto il Parlamento, di fare in modo che il prossimo Consiglio non sia soltanto un Consiglio dove si discute formalmente della questione Dublino e migrazione. Mezzo miliardo di cittadini europei hanno bisogno di risposte e queste risposte purtroppo non sono arrivate e non stanno arrivando.